Gospodine predsjedniče, čestitam izvjestiteljici Urlike Lunacek na predanom radu na ovom izvješću kao i na odličnoj suradnji s izvjestiteljima u sjeni. Usvajanje ove Rezolucije odgođeno je zbog raspisivanja izvanrednih parlamentarnih izbora, što govori o političkoj dinamici u najmlađoj europskoj državi. Kosovo je izraziti primjer postkonfliktnog društva gdje ključni protagonisti ne uspijevaju razriješiti nagomilane točke sukoba. Prošle godine je čak i u važnim institucijama demokratskog poretka, poput Parlamenta, politička polarizacija znala imati nasilan karakter. Na stanje na Kosovu velik utjecaj imaju loše socijalne i gospodarske prilike, osobito visoka nezaposlenost mladih, slabost pravosudnog sustava podložnog političkim pritiscima, pritisci na medije kao i nedovoljno efikasna borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Međutim, sva ta opterećenja mogu vremenom biti otklonjena ako kosovske vlasti budu aktivno koristile mogućnosti Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i budu ispunjavale obveze iz Europske reformske agende. Europska budućnost Kosova bit će određena i odnosom politike, ali i cijelog društva, prema događajima iz nedavne prošlosti kojima će se baviti haški Ured posebnog istražitelja za ratne zločine počinjene u vrijeme agresije na Kosovo. Pred vlastima u Prištini je također izazov produktivnijeg nastavka razgovora s Beogradom. Obje pregovaračke strane moraju prevladati međusobne animozitete kao i unutarnje otpore procesu koji zapravo nema alternativu. Odnosno, bolje je o njoj ne razmišljati. Kao predsjednik Zajedničkog parlamentarnog izaslanstva s Kosovom, želim naglasiti kako se političke podjele nisu odrazile na naš rad. Štoviše, svi članovi izaslanstva dali su svoj puni doprinos te smo bez većih poteškoća usvojili zajedničke preporuke. Na temelju toga dozvoljavam sebi nadu da će biti ispunjeni uvjeti za ukidanje viza za građane Kosova te da ćemo u Europskom parlamentu konačno ratificirati odluku o njihovom slobodnom kretanju Europskom unijom. Kosovo zaslužuje nepodijeljenu europsku podršku, a njen najbolji izraz bilo bi priznanje preostalih članica koje to još nisu napravile.